Nous ne nous limiterons pas, nous ne pourrons pas nous limiter simplement aux fonds existants. Il faudra trouver d'autres modalités de financement, car s'il n'y a pas d'argent à Copenhague, il n'y aura pas d'accord ambitieux à Copenhague. Cela veut dire, très probablement, même si le sujet est très controversé, qu'il faudra nous poser la question d'une taxe, type taxe Tobin verte, pour permettre le financement du changement climatique. En troisième lieu, s'agissant de la déforestation, dont je rappelle qu'elle représente aujourd'hui 20 des émissions de gaz à effet de serre, il est absolument impératif que nous défendions un objectif de zéro déforestation brute à l'horizon 2020. J'attire votre attention sur la différence entre la déforestation brute et la déforestation nette, qui permettrait de remplacer par des peupliers la forêt primaire, en considérant que c'est le même résultat. Nous savons tous qu'il n'en est rien. C'est vrai, nous avons besoin d'être réalistes vis à vis de notre industrie, mais nous avons besoin d'être réalistes aussi vis à vis de notre propre survie et de celle de nos enfants.